hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á siglingalögum númer þrjátíu og fjögur nítjánda júní nítján hundruð áttatíu og fimm með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund svanhvíti axelsdóttur og jóhann guðmundsson frá samgönguráðuneyti örn pálsson frá landssambandi smábátaeigenda guðjón rúnarsson frá samtökum fjármálafyrirtækja valgeir pálsson frá tryggingamiðstöðinni og sigurð óla kolbeinsson frá verði einnig bárust umsagnir um málið frá sjómannasambandi íslands félagi vélstjóra og málmtæknimanna hafnasambandi íslands landssambandi smábátaeigenda landssambandi íslenskra útvegsmanna siglingastofnun og farmanna og fiskimannasambandi íslands í frumvarpinu er lagt til að takmörkunarfjárhæðir samkvæmt níunda kafla siglingalaga um ábyrgð útgerðarmanns og takmörkun ábyrgðar verði uppfærðar í samræmi við bókun frá nítján hundruð níutíu og sex við alþjóðasamþykkt um takmörkun ábyrgðar frá nítjánda nóvember nítján hundruð sjötíu og sex við meðferð málsins fyrir nefndinni kom fram að æskilegt væri að sá tími sem ætlaður er til að laga ný vátryggingaákvæði að breyttum aðstæðum væri lengdur en samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að lögin taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og átta fram kom að áhrifin kynnu að verða nokkur hvað varðar vátryggingar fyrir skip sem stunda farþegaflutninga á sjó vegna mikillar hækkunar á farþegaábyrgð í ljósi þess að breytingarnar geta haft ákveðin áhrif á endurtryggingarsamninga og þar með iðgjöld auk þess sem tryggingafélög eru með útistandandi tryggingar fram á næsta ár telur nefndin eðlilegt að fresta gildistöku laganna um eitt ár það er til fyrsta janúar tvö þúsund og níu auk þess leggur nefndin til tæknilega lagfæringu á annarri grein frumvarpsins þar sem sömu breytingarnar eru í raun tvíteknar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með ofangreindum breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali herdís þórðardóttir árni johnsen og ármann krónu ólafsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins og undir þetta rita steinunn valdís óskarsdóttir form ólöf nordal varaformaður karl valgarður matthíasson paul nikolov guðni ágústsson og guðjón arnar kristjánsson